Signor Presidente, onorevoli colleghi, il più grande sito siderurgico d'Europa, che è quello di Taranto, rischia di chiudere per incapacità di avere una politica industriale, di averla in Italia, ma di averla anche in tutta Europa. Il piano d'azione che avevo preparato sull'acciaio e che la Commissione aveva approvato deve essere ancora implementato. Nonostante gli sforzi della Commissaria Bieńkowska, si deve fare di più. Dobbiamo incidere per avere una vera politica industriale che permetta al nostro acciaio di essere competitivo sia dal punto di vista della riduzione delle emissioni di CO2, quindi avere una produzione di acciaio sempre meno inquinante, ma dobbiamo avere anche un'azione forte per sostenere la domanda interna e la domanda estera. Siamo di fronte a una concorrenza sleale da parte della Cina, da parte della Turchia, da parte di paesi dell'ex Unione Sovietica. Serve quindi una diplomazia economica forte, ma serve anche modificare le regole della concorrenza per dar vita a campioni dell'acciaio, campioni europei dell'acciaio, perché senza questa scelta rischiamo di essere travolti dal super potere cinese.